hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga

til jafns við þá sem fulla heyrn hafa ögmundsdóttir háttvirtir þingmenn björgvin g sigurðsson og háttvirtur þingmaður katrín júlíusdóttir þetta mál hefur áður verið flutt hér í háttvirtu alþingi og var mælt fyrir því hér á síðasta þingi hundrað þrítugasta og fyrsta þingi og fyrir því mælti þá háttvirtur fyrsti varaþingmaður frjálslynda flokksins í suðvesturkjördæmi

var von og vísa og mælti fyrir þessu máli á táknmáli því að eins og mönnum er vafalaust

tjáir sig að jafnaði á táknmáli málinu er hins vegar þannig komið nú virðulegur forseti að það er séð til þess að hún fái ekki verið í forsvari fyrir þetta mál og getur því ekki mælt fyrir því hér í háttvirtu alþingi eins og hún hefði vissulega haft áhuga á þannig er málum stjórnað hér að eftir að ákveðin umskipti urðu í frjálslynda flokksins eins og menn vita með brotthvarfi háttvirtur þingmaður gunnars arnar örlygssonar úr frjálslynda flokknum sem gekk til liðs við sjálfstæðisflokkinn og hefur síðan séð til þess að sigurlín margrét fái eigi setið hér þing það verður auðvitað sjálfstæðisflokkurinn og umræddur háttvirtur þingmaður að eiga við sjálfa sig hvernig þeir umgangast þennan rétt varaþingmannsins eins og áður sagði gengur málið út á það að tryggja heyrnarlausum og heyrnarskertum aðgang að upplýsingum og þetta mál eða mál af þessu tagi hafa áður komið hér til umræðu hér í háttvirtri þingi og ég hygg að meðal annars hafi það verið rætt til viðbótar við það sem ég nefndi hér á síðasta þingi einnig til umræðu á hundrað tuttugasta og sjötta löggjafarþingi en þá var samþykkt þingsályktun númer þrjátíu og þrjú tvö þúsund og eitt um textun íslensks sjónvarpsefnis hins vegar virðist samþykkt alþingis litlu hafa skilað síðan þó að málið hafi verið afgreitt og málið ekki skilað í raun og veru áfanga í reynd hæstvirtur forseti fyrstu grein frumvarpsins er í raun og veru eins og ég las hér í upphafi máls míns um að tryggja að markmið laga þessara um að markmið laga þessara er að tryggja heyrnarskertum og heyrnarlausum aðgang að upplýsingum afþreyingar og fræðsluefni til jafns við þá sem fulla heyrn hafa önnur grein frumvarpsins hljóðar svo eftirtöldum aðilum er skylt að texta allt efni sem þeir í atvinnuskyni senda út framleiða eða dreifa fyrstu sjónvarpsstöðvum sem hafa leyfi til sjónvarpsútsendinga samkvæmt útvarpslögum öðrum framleiðendum íslensks auglýsinga fræðslu kynningar og sjónvarpsefnis hvort sem efnið verður sýnt í kvikmyndahúsum eða sett á myndbönd eða stafrænt form þriðja framleiðendum íslenskra kvikmynda óháð lengd og útgáfuformi kvikmyndar fjórða öðrum aðilum sem dreifa hér á landi kvikmyndum og auglýsinga fræðslu kynningar og sjónvarpsefni hvort sem efnið er til sölu eða leigu í þriðju grein segir allt efni sem aðilar samkvæmt annarri grein senda út framleiða eða dreifa skal textað með íslenskum texta óháð því á hvaða tungumáli efnið er ef um beina útsendingu er að ræða svo sem fréttir dægurmálaþætti viðtalsþætti stjórnmálaumræður íþróttakappleiki eða mót skal sá er útsendingu annast leitast við að texta jafnóðum ef ekki er unnt að texta útsendingu samtímis skal efnið endursýnt innan fjörutíu og átta klukkustunda með íslenskum texta þrátt fyrir ákvæði fyrstu og annarri málsgrein er óskylt að texta efni ef um er að ræða endurvarp frá erlendum sjónvarpsstöðvum enda sé um að ræða viðstöðulaust óstytt og óbreytt endurvarp heildardagskrár sjónvarpsstöðvar sama gildir ef sjónvarpsstöð hefur fengið leyfi til útsendingar á öðru tungumáli en íslensku fjórða grein frumvarpsins hljóðar svo þrátt fyrir ákvæði þriðju grein skal aðilum sem falla undir lög þessi veittur fimm ára aðlögunartími frá gildistöku laganna til að uppfylla kröfur um textun efnis til samræmis við markmið fyrstu grein nýir aðilar sem koma inn á markaðinn á aðlögunartímanum skulu uppfylla sömu skyldur og þeir sem fyrir eru og njóta sömu réttinda til styrkja úr textunarsjóði aðlögunartími skal vera sem hér segir fyrsta eftir eitt ár frá gildistöku laganna skulu fjörutíu prósent af öllu innlendu efni textuð annað eftir tvö ár frá gildistöku laganna skulu sextíu prósent af öllu innlendu efni textuð þriðji eftir þrjú ár frá gildistöku laganna skulu áttatíu prósent af öllu innlendu efni textuð fjórða eftir fjögur ár frá gildistöku laganna skulu níutíu prósent af öllu innlendu efni textuð og fimmta eftir fimm ár frá gildistöku laganna skal allt innlent efni textað í samræmi við ákvæði laganna síðan segir á meðan á aðlögunartíma stendur er aðilum samkvæmt annarri grein heimilt að sækja um styrk til uppbyggingar á nauðsynlegum tækjabúnaði og innleiðingar nýrrar tækni til að uppfylla skyldur sínar samkvæmt lögum þessum textunarsjóður annast styrkveitingar samkvæmt þessari grein fimmta grein frumvarpsins hljóðar svo stofnaður skal textunarsjóður sem hafi það að markmiði að styrkja aðila samkvæmt annarri grein til að koma sér upp nauðsynlegum tækjabúnaði og innleiða nýja tækni við textun efnis sem þeir senda út framleiða eða dreifa styrkir sem textunarsjóður veitir eru óafturkræfir og geta numið allt að áttatíu prósent af stofnkostnaði búnaðar textunarsjóður skal almennt ekki veita styrki til textunar á efni en er þó heimilt að veita styrki til að kosta textun á ótextuðu efni sem til hefur orðið fyrir gildistöku laga þessara og getur hámarksstyrkur numið allt að fimmtíu prósent af kostnaði við textun menntamálaráðherra skipar fimm manna stjórn textunarsjóðs til fimm ára frá gildistöku laga þessara ráðherra tilnefnir einn mann sem jafnframt skal vera formaður stjórnar samtök myndbandaframleiðenda tilnefna einn

einn stjórnarmaður skal vera fulltrúi hagsmunasamtaka heyrnarlausra og heyrnarskertra og einn skal vera fulltrúi einkarekinna sjónvarpsstöðva á íslandi stjórnin setur úthlutunarreglur og nánari skilyrði fyrir styrkveitingu stjórnin skal kanna fjárþörf sjóðsins í samræmi við markmið fyrstu grein og gera tillögur til menntamálaráðherra um fjárþörf hvers árs tekjur sjóðsins eru föst framlög ríkisins af fjárlögum hvers árs menntamálaráðherra gerir tillögur um fjárveitingar á grundvelli áætlunar sjóðstjórnar og skulu fjárveitingar miðast við að markmið laga þessara nái fram að ganga á aðlögunartíma samkvæmt fjórðu grein þegar aðlögunartími samkvæmt fjórðu grein er liðinn skal textunarsjóður lagður niður ríkið tekur við öllum réttindum og skyldum sjóðsins frá þeim tíma jafnframt fellur umboð stjórnarmanna niður sjötta grein kveður á um viðurlög nú vanrækir aðili samkvæmt annarri grein skyldur sínar samkvæmt ákvæðum laga þessara og er menntamálaráðherra þá heimilt að leggja á dagsektir uns aðilinn færir starfsemi sína í lögmætt horf dagsektir eru aðfararhæfar og skulu renna til textunarsjóðs sjöunda grein er um gildistöku og lagaskil lög þessi öðlast þegar gildi lög þessi gilda um efni sem sent er út framleitt eða dreift eftir gildistöku laganna síðan segir í greinargerð svo með leyfi forseta frumvarpi þessu er ætlað að tryggja að heyrnarskertir og heyrnarlausir njóti þeirra mannréttinda að geta notið frétta upplýsinga fræðslu kynningar auglýsinga og afþreyingarefnis til jafns við þá sem heyra einungis hluti þess efnis sem sent er út á sjónvarpsstöðvum eða aðgengilegt er á myndböndum og stafrænu formi er með íslenskum texta ef tungumálið er íslenska flestar erlendar kvikmyndir og erlent sjónvarpsefni er með íslenskum texta til að almenningur geti notið þess til fulls og þykir það sjálfsagt og eðlilegt heyrnarskertir og heyrnarlausir fá ekki notið þessa sjónvarpsefnis kvikmynda eða myndbanda nema það

aftur óbreytt

ákvað menntamálaráðherra að hækka verulega framlag til textunar á innlendu sjónvarpsefni í ríkissjónvarpinu forsætisráðuneyti menntamálaráðuneyti félagsmálaráðuneyti og heilbrigðisráðuneyti lögðu textaða dagskrá sjónvarpsins fimm mánuðum síðar höfðu aðeins tveir þættir hálftími hvor verið textaðir á viku efni líðandi stundar hefur ekki verið textað og er það mjög bagalegt um tímabundna fjárveitingu var að ræða og ekki er gefið að sams konar fjárveiting fáist aftur samkvæmt upplýsingum frá heyrnar og talmeinastöð íslands er talið að um tuttugu og fimm þúsund manns séu meira og minna heyrnarskertir að einhverju leyti þannig að þeir nái ekki að heyra efni sjónvarpsins textun veitir fullkomið aðgengi að upplýsingum og er það sjálfsögð mannréttindi og mikið jafnréttismál annars staðar á norðurlöndum er textun innlends efnis sjálfsögð í rekstri sjónvarpsstöðvanna talið er að textun stuðli að bættri lestrargetu heyrnarskertra barna og unglinga og annarra sem eru í lestrarnámi eða eiga við lestrarörðugleika að stríða þá er textun mikilvægur stuðningur við nýbúa sem eru að læra málið það auðveldar þeim að skilja efnið geti þeir fylgst með skjátextanum jafnframt því sem þeir hlusta og sjá atburði textun er atvinnuskapandi og gefur færi á nýjum atvinnumöguleika hjá bbc í bretlandi störfuðu sex starfsmenn við textun í byrjun en þeir eru nú níutíu árið tvö þúsund og tvö bbc hefur verið í fararbroddi á þessu sviði í evrópu á síðustu missirum og voru sjötíu og átta prósent af öllu efni breska ríkissjónvarpsins textuð á síðasta ári þar á meðal íþróttafréttir fréttir þingmál og bíómyndir og er ekki gerður neinn greinarmunur á hvort um beina útsendingu er að ræða eða ekki frá árinu nítján hundruð níutíu og sex hefur textun á innlendu sjónvarpsefni aukist stöðugt þess má einnig geta að í bretlandi voru samþykkt lög þess efnis að fimmtíu prósent innlends efnis yrðu textuð og var gefinn átta ára aðlögunartími til að ná markmiðinu sem á að nást eða náðist árið tvö þúsund og fjögur ekkert vandamál er að senda texta út í beinni útsendingu þar og eru til dæmis allar beinar útsendingar frá breska þinghúsinu textaðar en unnið hefur verið að nýrri tækni sem breytir tali í texta íslendingar hafa sýnt að þeir gleypa við allri nýrri tækni því ætti ekkert að vera því til fyrirstöðu að þeir gerðu það í þessu máli og stór hópur gæti notið góðs af rétt er að geta þess að á norðurlöndum hefur komið fram að fólk missir eitthvað af heyrninni um þrítugt en aldursviðmiðið var áður um fimmtugt ástæðan fyrir því er sú að nú verða unglingar fyrir stöðugt meira hávaðaáreiti sem gerir það að verkum að heyrnin skerðist fyrr á ævinni en áður var ekki er til nein rannsókn sem hægt er að styðjast við þar sem ekki fór að bera á þessu fyrr en mjög nýlega en gera má ráð fyrir að sá hópur sem ekki heyrir í sjónvarpi fari stækkandi í framtíðinni og aldursbilið muni breikka verulega því er mikilvægt að veita þessum hópi aðgengi sem og þeim hópi sem fyrir er hæstvirtur forseti þetta mál sem hefur verið flutt hér áður er mikið réttlætismál fyrir þá sem eru heyrnarskertir og heyrnardaufir það er einnig um mikið mannréttindamál að ræða sem veitir jafnræði til fólks sem hefur mismunandi heyrnarmöguleika heyrnarskertum er að fjölga og heyrnarskerðing færðist niður eftir aldurstiganum það er einnig komin tækni þar sem hægt er að breyta tali í textun og við erum jú að upplifa það þessa dagana hæstvirtur forseti að það er hægt að fara að velja sér efni á sjónvarpsskjánum fólk getur sem sagt kallað fram efni sem búið er að sýna einhverjum klukkutímum áður eða daginn áður og þar af leiðandi ætti það að auðvelda þau mál að hér sé hægt að texta allt sjónvarpsefni jafnvel efni sem sent er út frá samtímaatburðum það er hægt að texta þá daginn eftir og þannig má nálgast þaðmeð þeirri tækni sem boðið er upp á að fólk geti sjálft valið sér það efni sem það horfir á tækninni er þar af leiðandi að fleygja fram og gera okkur auðveldara að uppfylla það frumvarp sem hér er mælt fyrir og er um það að auka réttindi og auka jafnræði milli þegna þessa þjóðfélags ég tel að það frumvarp sem hér er lagt fram sé mjög sanngjörn og eðlileg leið og eðlileg framsetning að því að þoka málinu fram ég vænti þess hæstvirtur forseti að stjórnarliðar hér í háttvirtu alþingi sjái nú sólina í þessu máli og leggi þessu máli lið þetta mál snýr að réttindum ákveðins hóps hér á landi og ég tel okkur það til sóma í háttvirtu alþingi að taka á þessu máli hér er ekki um mjög stóra fjármuni að ræða fyrir utan það að tæknin er sennilega að gera þetta mál mun auðveldara í framtíðinni en áður hefur verið og þar að auki er lagt til að þetta mál sé innleitt sem lög í skrefum þannig að ég tel að málið sé mjög vel upp sett og fram sett miðað við það að stjórnvöld geti nálgast þetta til þess að framkvæma eftir setningu laganna eitt er víst hæstvirtur forseti að fjárhagur okkar íslendinga um þessar mundir er ekki svo slakur að við getum ekki bætt réttindi og stöðu þessa hóps